forseti ég mæli hér fyrir þessari þingsályktunartillögu frá íslandsdeild vestnorræna ráðsins sem felur það í sér að alþingi álykti að skora á ríkisstjórnina að koma á samstarfi við stjórnvöld í færeyjum og á grænlandi um skipulagningu námskeiða fyrir starfandi og upprennandi rithöfunda í samvinnu við rithöfundasambönd landanna með það að markmiði að styrkja ritlist og sagnahefð í löndunum eins og ég sagði hér í fyrri ræðu minni um svipuð málefni í dag er það eitt af markmiðum vestnorrænnar samvinnu að efla menningarleg samskipti og tengsl þessara þriggja þjóða við eigum mjög margt sameiginlegt þessar þrjár þjóðir þegar kemur að ritlist og sagnahefð en við þekkjum það að grænlenskir færeyskir og íslenskir rithöfundar hafa lagt mikið af mörkum til þess að efla og auka skilning á menningu þessara þriggja landa það er mikilvægt að við höldum áfram því starfi tungumálin okkar eru mikilvæg það er ekki margir sem tala hvorki íslensku færeysku né grænlensku en engu að síður er gríðarlega mikilvægt að halda þeim við og við gerum það best með því er það ekki að efla ritað mál þessi tillaga var lögð fram fyrst eða sem sagt var samþykkt fyrst sjötta september tvö þúsund og tólf á ársfundi vestnorræna ráðsins í færeyjum þannig að hún er

og við teljum að með því að standa fyrir skipulagningu þessara námskeiða getum við rutt brautina fyrir upprennandi rithöfunda og jafnframt styrkt hvert annað við teljum einfaldlega mikilvægt að það verði aukin samvinna á þessu sviði milli landanna menn geti skipst á skoðunum og reynslu sinni og hvatt hver annan áfram þess vegna eru stjórnvöld landanna hvött til þess að beita sér í þessu máli og ég vonast til þess að þessi þingsályktunartillaga fái góðar undirtektir og óska eftir því að henni verði vísað